Es gibt die Redewendung Aller guten Dinge sind drei, und tatsächlich gibt es jetzt eine dritte Entschließung zu Polen.

Denn bis heute verweigert die polnische Regierung jeden direkten Dialog mit der Kommission, und insbesondere mit der Justizreform beschneidet sie die Unabhängigkeit der Justiz, einen Grundpfeiler für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Hinzu kommen Beschränkungen der Zivilgesellschaft, des Versammlungsrechts, der Frauenrechte. In aller Deutlichkeit Die Polen sind immer wieder für demokratische Werte eingetreten Solidarność, my body, my rights und viele weitere Proteste und wir werden nicht hinnehmen, dass den Menschen in Polen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit jetzt von der eigenen Regierung genommen werden.